Ez az Unió teljes 2700 milliárdos beruházási összegének mindössze 3 a, vagyis ez arány alapján mondhatjuk, hogy az Unió gazdaságpolitikai sikertelenségét azt nem az EIB nek kell fölróni. Ugyanakkor a támogatási politikát vizsgálva sokat mondó tény,

Pedig 2008 óta egyértelmű, hogy a centrum országok és a periféria országai között, különösen az új tagországok között, a konvergenciafolyamat leállt, sőt, a különbségek nőni kezdtek. A jövőben a bank hitelezési tevékenységét sokkal erőteljesebben az elmaradott térségek irányába kellene fordítani. Ehhez előzetesen egy olyan stratégiai programra van szükség, amely meghatározná a súlypontokat, amelyek leginkább segítenék az elmaradott térségek felzárkóztatását, és ezt követően a Beruházási Bank támogatási politikáját e stratégiának megfelelően alakítaná ki.